Sie laufen seit Jahren hinterher. Immer wird dann gesagt Ja, wir machen jetzt noch eine Kommission und noch eine Agentur, die dieses kontrollieren soll.

Genau das ist Ihr Problem.